Panie przewodniczący! Stwierdzenie pana, panie komisarzu, że polityka spójności i regionalna znajduje się w dobrym stanie i powinna być to polityka blisko obywateli, zawierająca różne, dobrze skomponowane instrumenty, to wydaje mi się dobra odpowiedź na pytanie, które zostało dzisiaj postawione w tej Izbie. Przezwyciężanie kryzysu, trudnego dla nas wszystkich, oraz osiągnięcie celów strategii gospodarczej roku 2020 wymaga polityki spójności i jasnych celów zarówno dla państw, jak i regionów. Ten rok uznaliśmy za rok zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa. Ten cel będziemy również kontynuowali do roku 2020. Tego nie osiągniemy bez Europejskiego Funduszu Społecznego wkomponowanego w politykę spójności. Tego oczekują również samorządy, taki jest również głos Komitetu Regionów, który jest ich reprezentacją.